Le fait que ces questions nécessitent en général l'unanimité au Conseil est, sans doute, l'un des défauts majeurs de notre organisation européenne car, en bonne démocratie, ce devrait être le Parlement qui statue sur ces questions, puisqu'il est le représentant des peuples. La conséquence qu'engendrerait la prédominance du Parlement européen serait naturellement l'institution de ressources propres indépendantes du bon vouloir des États.

Peut être suis je en train de rêver Si seulement nous prenions l'initiative de faire les poches des passagers clandestins de l'économie numérique, nous ferions un grand pas vers une Europe de la confiance pour les citoyens.